Pięć lat temu także ta sala w jakimś sensie przeżywała pomarańczową rewolucję.

I oto jest na to odpowiedź 70 uczestnictwa w wyborach to naprawdę rzadka rzecz w Europie, to naprawdę rzadka rzecz także w naszych krajach.

Ona wygrała, bo chodziło o to, by były takie reguły, z których każdy może skorzystać. My znamy także z Polski takie sytuacje, kiedy z reguł demokratycznych korzystał ktoś, kto wcześniej był przeciwko demokracji. Ale to dobrze, tak powinno być. Teraz czas na naszą odpowiedź czy my zrobiliśmy wszystko po pomarańczowej rewolucji?

Czy oprócz tych wszystkich instrumentów, o których mówi pan komisarz i słusznie, że one są myśmy odpowiedzieli, że drzwi dla Ukrainy są otwarte? Czy w postkomunistycznym kraju można głębokie reformy przeprowadzać bez tej obietnicy? Czy można zachęcać ludzi do wyrzeczeń, mówiąc im wiecznie będziecie w przedpokoju? Czy jednak trzeba im powiedzieć jest dla was miejsce w Europie, nie dziś, nie jutro, ale to miejsce jest. Powiedzieć to jest to wielka szansa dla nowego komisarza Füle. Pani Ashton dzisiaj nie przyjechała. Panie Komisarzu, niech pan będzie odważny, niech pan będzie tą osobą, która zacznie to mówić, że to miejsce jest, nie dziś, nie jutro, ale będzie. To bardzo pomoże Ukraińcom. Może to jest ostatni moment, kiedy można to powiedzieć i dlatego każdy Ukrainiec musi być przekonany, że integracja, że współpraca z Europą, że zmiana prawa, to jest jego osobista szansa. To nie może być powiedziane tylko do elit, tylko do przedsiębiorców, tylko do studentów. To musi być powiedziane tak, że każdy zrozumie, że warto jeszcze się wyrzekać po tych latach komunizmu, że warto jeszcze coś zrobić.

Każdy musi poczuć, że to jest jego szansa. I dlatego oprócz umowy stowarzyszeniowej ona jest bardzo ważna trzeba złagodzić, a w przyszłości znieść obowiązek wizowy dla Ukraińców. I trzeba jasno powiedzieć drzwi do Europy dla Ukrainy są otwarte. Ktoś to wreszcie musi, po tych pięciu latach, powiedzieć.